Na, nun habe ich heute mal ein anderes Thema gewählt, und zwar das der technologischen Herausforderungen. Aus gutem Grund, weil ich natürlich auch keinen deutschen Wahlkampf, den wir hoffentlich abgeschlossen haben, hier ins Parlament bringen wollte. Aber Sie kennen meine Meinung Ich war über die Jahre hinweg glaube ich einer derjenigen hier im Parlament, der eben genau diese Themen nie, wirklich nie, wollte, und das gilt für den Abgeordneten Balz bis zum heutigen Tag.